Elnök úr, Buzek elnök úr, ön a szlovák magyar vitáról beszélt.

Önnek nem Szlovákia és Magyarország, Önnek az Európai Unió parlamentje és Szlovákia között kell egyeztetnie, hiszen aláírt, ratifikált dokumentumokat és szerződéseket sért meg ez az ország.

Sok ilyen területe van az Uniónak, amely az elmúlt évszázadban több ország tulajdonában volt.

Mert az én országomban is, ahol élek Székelyföldön, Erdélyben a mindenkori román hatalom még mindig szégyelli az anyanyelvünket és a szimbólumainkat. De nem csak a keleti blokkban, nyugaton is baj van az európai emberjogi értékekkel, ezért szorgalmazzuk, hogy ne csak kisebbségi biztos, de egy kisebbségi kerettörvénye is legyen Európának, amely minden európai ország számára kötelező.